Lo que ocurre, señorías, señor comisario, señora ministra, es que Madrid Central funciona y Madrid Central es un éxito para luchar contra la contaminación y para defender la calidad de la salud pública de los madrileños. Y en España no hay cordones sanitarios por eso gobierna la derecha y la ultraderecha en Madrid y han querido eliminar Madrid Central, haciendo que haya más contaminación y una peor salud de los madrileños. Pero un juez —un juez—, señorías, les ha parado los pies.

Y sigue el juez La protección a la salud y al medio ambiente son principios que deben regir la actuación de los poderes públicos. Por eso, señor comisario, señora ministra, ya que usted ha hablado aquí de la revisión de la Directiva del aire, lo que le pido es que, cuando haya Gobiernos locales, de grandes ciudades, que aplican medidas en el centro de sus ciudades, tan importantes como Madrid Central en el caso de Madrid, se proteja y se defienda. Y si vienen Gobiernos reaccionarios, negacionistas desde el punto de vista climático, se les impida que reviertan esas medidas. Madrid Central es un buen ejemplo para Europa y para el mundo. Hay que protegerlo y defenderlo.